En lep dober večer vsem skupaj. Glejte, gospe in gospodje, v Novi Sloveniji pač imamo radi šport. Radi se športno udejstvujemo in radi bi, da bi tako tudi ostalo. Da ne bi samo hodili na Prešernov trg, na Zlato lisico, v Kranjsko goro, Stožice ali pa v Ljudski vrt, takrat ko žanjejo naši športniki uspehe, ampak da lahko kot politika nekaj konkretno naredimo. In če kdaj, potem je danes ta priložnost in mene je Ministrstvo za finance resnično z argumenti, da je treba ta zakon zavrniti, v nobenem primeru nisem prepričan. v nobenem. In tudi vsi argumenti koalicije, zakaj ta zakon ni primeren, ne, ne prepričajo. Torej, gre za odnos, ne, do športa. Se pravi, koliko smo pripravljeni, kot država, da naš šport napreduje. Pa ne samo to. Glejte, vsi si želimo, verjamem, kot narod močnega, uspešnega športa, uspehov, medalj, pokalov. Vsi se ob tem veselimo. Ampak ob vsem tem je, preden pride do uspehov, ena ključna doba. To bo gospod Gregor Židan zelo dobro vedel, ne. Lepo je igrati za Maribor, kor si virtuoz in imaš Zavarovalnico Maribor za sponzor, igraš v Ligi prvakov, si reprezentant, si, si dober in od tega dobro lahko tudi živiš, ne, ampak preden to postaneš, moreš pa dati en kup selekcije, ne, gospod Židan? En kup selekcij, od mlajših dečkov, starejših dečkov, kadetov, mladincev pa te ob tem noben ne sponzorira razen tvojih staršev. Pri nogometu, gospod Židan, je to poceni, ker rabiš kopačke pa kratke hlače pa kratko majico. Pri smučanju je to drugače. Tam, ko potrebujemo zahtevnejše infrastrukture, dražje, je to še bolj mnogo drugače, ko morajo starši vlagati velika finančna sredstva v to, da se njihovi otroci rekreirajo, ne pa da so zaležani za televizijo ali pa igrajo računalniške igrice. In zdaj smo že pri tem, ali želimo kot perspektivo imeti to, da otroci trenirajo , da so uspešni športniki, ali pa to, da so pred televizijo. In če kdo, bo gospod Židan bil danes tisti, ki bo pritisnil na gumb, da ta zakon, ki ga predlaga Nova Slovenija, podpremo . Zaradi tega, ker želimo podpirati tudi to, da se naši najmlajši športno udejstvujejo, da napredujejo, da se, da se razvijejo. In, kaj predlaga Nova Slovenija? Glejte, zaradi finančne podhranjenosti je slovenski šport zagotovo danes v velikem krču. Tudi potem ko podelimo medalje, ko naredimo sprejeme, spomnite se problemov Tine Maze, Ilke Štuhec malce manj, spomnite se problemov z vsemi sponzorstvi, kako se športniki, ki so uspešni, borijo za svoje lastno preživetje . Da ne govorim o mlajših selekcijah. Ali pa tistih, ki nikoli ne bodo uspešni. Se pravi, šport je finančno zelo podhranjen in v dejansko zelo velikem, velikem krču. In po našem predlogu bi pač podjetja, ki bi donirala športnim društvom, športnim institucijam, dobila tako rekoč davčno olajšavo . torej, na ta način, s to davčno olajšavo bi spodbudili, da športu podjetja donirajo več denarja. Pa še en pomemben element je tukaj. Imamo v zakonu jasna pravila komu in kako. Strani Levice je bilo omenjeno, da nimamo navzgor omejeno koliko, ne. Ja, pa lepo vas prosim, toliko kot podjetja zmore. Ampak tukaj gre tudi za eno bistveno razliko. Na eni strani, če vas prav jaz razumem, vlado, želite sami urejati kako naj se deli, ne. Se pravi, podjetja dajo ven denar in vi na različnih razpisih bi radi nadaljevali. To se , da država še vedno regulator. Zakaj ne pa ne bi dopustili podjetnikom , podjetjem, da bi družbam, da bi sami določevali komu in koliko. In kako. In tukaj ta razlika v naših konceptih. Torej, mi želimo vpliv države na sponzorska sredstva na oziroma na donacije, tukaj pač omejiti. In država bi pobrala torej manj davkov, športu pa bi po našem predlogu ostalo več. Kolikokrat več? Trikrat več. Že večkrat smo omenili , tako bi šel ta sistem, torej če bi družba z dobičkom deset tisoč evrov športnemu društvu donirala tisoč evrov, bi se takemu podjetju davčna obveznost znižala za tristo šestdeset evrov. Torej država bi se odpovedala tristo šestdesetim evrov evrov davka, slovenski šport pa bi ob tem pridobil kar tisoč evrov dodatne podpore. Kaj vam to vseeno? Ko primerjamo te cifre? Verjemite, da NK Vipava bi tisoč evrov zelo veliko denarja. A ne, Matjaž Nemec, NK Bilje je tisoč evrov, gospod predsednik, da so to, to, to je veliko denarja. In, in zakaj bi mi to omejevali, zakaj država to potrebuje, ta denar? Ne, jaz ne vidim razloga. Zaradi tega pričakujem odgovornost za prihodnost slovenskega športa strani vladajoče koalicije in prepričani smo, v Novi Sloveniji, da bi z vnosom takega mehanizma v slovensko davčno ureditev pomembno doprinesli k razvoju športa pri nas, zlasti pa, da se bi da bi razbremenili starše, da se bi najmlajšim, ki ne morejo za katere sponzorsko podjetja pač nimajo nobenega interesa, da oglašujejo njihovih dresih, a ne, da bi jih spodbudili, da bi to počeli tudi vnaprej. Se pravi, da vsaj malce gremo nasproti podjetjem, ki dajejo donacije majhnim klubom po vaseh, ter tako jim omogočimo, da tam še vedno delujejo in da imajo mlajše selekcije možnost se tako tudi športno udejstvovati. Pred to veliko sliko športnih uspehov so vedno tudi je vedno tudi ozadje. To pa je udejstvovanje mlajših ljudi, ko se povzpenjajo po lestvici, nekoč postanejo Tina Maze dve, Ilka Štuhec ali pa NK Maribor. Najlepša hvala.